To ważna debata, podziękowanie dla Trybunału Obrachunkowego, który pełni rolę bardzo ważną i nie są to komplementy, tylko stwierdzenie faktu i jest bardzo potrzebny. W 2018 roku wydatki unijne wyniosły ogółem prawie 157 miliardów euro.

Jest kluczowe, by wydatkowanie tych środków nie tylko było zgodne z przepisami, bo to jasne, ale jednocześnie przynosiło zamierzone rezultaty.